Spoštovani gospod podpredsednik, gospe in gospodje, dragi poslanci! Prvič najlepša hvala seveda za to, vprašanje. Jaz mislim, da imamo skupna prizadevanja in to, kar ste opisali, so življenjske situacije, ki so pravzaprav najbolj tragične. Če vam lahko odgovorim najprej na vaše prvo vprašanje, koliko je, teh otrok. Tri tisoč dvesto otrok je tistih, ki ima popolnoma, opravičeno plačilo vrtca. To je, če hočete z odstotkom, okoli štiri odstotke štiri odstotke vseh, vseh otrok. Tisto drugo, kar ste spraševali, koliko je skupna vsota vseh zapadlih dolgov, moram reči, da te vsote nimamo zato, ker kot veste, so vrtci konkretno v pristojnosti občin in seveda, občine predvsem, zbirajo, zbirajo te podatke. Bi pa rad glede na situacijo, ki ste jo opisali in, torej poslabša se gmotni položaj. Ljudje zbolijo in seveda, jasno, tako kot ste sami rekli, za svoje otroke želijo najbolje poskrbeti, bi jih na neki način pozval, da seveda takoj gredo na center za socialno delo, da na centru za socialno se ugotovi novo stanje, kajti na podlagi novega stanja, ki je in se lahko ugotovi na centru za socialno delo, se potem seveda izdajo povsem drugačne odločbe tudi glede plačila, plačila vrtca. Naj ljudje, ki so se znašli v stiski, res ne odlašajo, s temi, s temi Kar pa se vrtcev tiče, sistemsko in občin, če hočete, so pa seveda, če tako pogledava, med tnalom in nakovalom. Eno je, tisto, ko nekdo res ne zmore, ali zaradi bolezni ali zaradi gmotnega položaja ali socialnega ampak drugo pa je preprosta nedisciplina. Torej plačilna nedisciplina, ko bi pa vendarle nekdo zmogel, pa samo zamuja s, plačilom računa za vrtec. Mi nimamo in moram reči, da se ravnatelji v tem vmesnem času niso prav posebej na nas, na nas obračali, čeprav imamo redno komunikacijo, z njimi, ampak imamo pa neke ankete, ki smo jih delali v preteklih letih in ki nam kažejo, da okrog enaindvajset odstotkov staršev zamuja. Govorim o tem, da zamujajo s plačilom. In tule se potem vrtci, ki seveda morajo biti tu tudi likvidnostno, a ne, likvidnostno primerni, seveda znajdejo med tnalom in nakovalom, ko na eni strani morajo sami biti likvidnostno, operativni in seveda na drugi strani morajo imeti likvidnost in na drugi strani ne morejo, starši ali ne morejo ali pa seveda ne plačajo. Tako da to je neka taka, neka taka situacija, ki seveda za nikogar, #a,a za nikogar, ni prijetna in je pravzaprav ena od tistih situacij, ki si jih, najmanj želimo. Zato, ker če kaj? Potem je, v javnih vrtcih, seveda tudi v zasebnih, tisti, ki so vrtci, torej da niso samo, torej da niso samo, kot temu po domače rečemo, pazenje oziroma varuh in tako naprej, torej vsi tisti, ki imajo program, o tem govorim, o vzgojnem programu, moram reči, da je kvaliteten, in seveda to stane in, in to, in to je vedno, obremenitev za starše. Za tiste, ki ne zmorejo, obstaja vedno tudi možnost odpisa dolga. Torej, zato se vrtci lahko odločijo, vrtci dajo potem tudi pobudo, daje se mnenje potem centra za socialno delo in temu primerno se staršem, ki seveda tega ne zmorejo zaradi gmotnega položaja, dolg lahko tudi, tudi odpiše. In zadnje, tisto, na kar ste, spraševali, kar se tiče, kar se tiče brezplačnih, vrtcev. Pravilno ste me citirali, res sem rekel, da bomo, da bomo šli, da bomo šli v tej smeri. Mi smo, nekaj korakov, lahko rečem, da, naredili, ampak, razumeti pa morate, da vseh predvsem zaradi finančne zahtevnosti , predvsem zaradi finančne zahtevnosti tega koraka ne moremo narediti naenkrat. Zato v tem trenutku načrtujemo, ne znam tega niti lepo, slovensko povedati, ampak, grdo se seveda temu reče rollout torej, da bomo postopno, postopoma lahko prišli do, tega cilja, kar pa je naš skupni in torej brezplačni vrtec. Hvala lepa.